Kijk, u mag de islam een religie vinden, wij vinden het een intolerante ideologie en alle wreedheden die we hier vandaag gehoord hebben, ook van de collega's, alles wat daar gebeurt in Pakistan, wat die vrouwen wordt aangedaan u kunt wegkijken, de andere kant op kijken, maar het is verschrikkelijk.